Doamna președintă, Ján Kuciak și Daphne Caruana Galizia au fost uciși când au expus brațe ale caracatiței transnaționale de crimă organizată, de trafic de droguri, de corupție și de spălare de bani. Avem nevoie de adevăr, pentru că numai adevărul și libertatea a presei, în primul rând, care dă libertate oamenilor ne feresc de dictatură și ne păstrează în democrație.

Tocmai de aceea, în aceste condiții, am depus un amendament pentru bugetul anului 2019 pentru crearea unui fond de finanțare a jurnaliștilor de investigație independenți. Lumea are nevoie de adevăr, pentru că numai așa poate lupta, dacă are adevăr și libertate, împotriva minciunii, propagandei și dictaturii.